antidiskriminačních předpisů, které se týkaly zaměstnání, vím, že je to téma, které vzbuzuje obrovské emoce. Ostatně to, že 10 let leží v Radě, je důkazem, že ta cesta není jednoduchá. Takže gratuluju k té odvaze, je to podle mého názoru potřeba, potřebujeme obecnou antidiskriminační právní úpravu. Na druhou stranu bude asi předmětem dalších politických debat, jak konkrétně ta směrnice má vypadat. Jestli po 10 letech nemá být trošku pozměněna, protože u antidiskriminačních předpisů je, jak se říká, ďábel zakopán v detailu, to znamená, aby ta úprava opravdu pomáhala potřebným, aby měla obecný charakter, netýkala se pouze sociálních věcí zaměstnanců, ale aby na druhou stranu také nevedla k tomu, že bude zneužívána, aby nevedla k budování rovnostářské společnosti. Má vést k budování společnosti, která všem dá rovné šance, a to jsou témata, která je třeba debatovat opětovně v orgánech Evropské unie jak na úrovni Rady, která zkrátka nyní politicky směrnici blokuje, nedebatuje věcně o jejím obsahu, tak asi i na úrovni Parlamentu, protože v konečném důsledku by to měl být moderní text, a podle mého názoru musí doznat změn oproti té podobě, která před 10 lety začala být projednávána.